Seit Jahren bewegt sich das Volumen des EU Haushalts auf etwa dem gleichen Niveau. Dabei haben sich die Aufgaben der EU ständig ausgeweitet, und der Finanzbedarf ist deutlich gestiegen. So sind mit der Finanzmarktaufsicht notwendige neue Institutionen geschaffen worden. Damit sie ihre Aufgaben effektiv wahrnehmen können, brauchen diese Institutionen allerdings eine gute finanzielle Ausstattung. Infolge der Finanz und Bankenkrise sind die wirtschaftlichen Schwächen einiger Mitgliedstaaten der EU unübersehbar geworden. Zur Stärkung der Wirtschaft dieser Länder wäre ein umfangreiches Konjunkturprogramm nötig. Einige Wirtschaftsexperten sprechen sogar von der Notwendigkeit eines Marshallplans für die krisengeschüttelten EU Länder. Die EU braucht keine wachstumszerstörenden Sparprogramme, sondern ein wachstumsförderndes Ausgabenprogramm, das den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den jungen Menschen in der EU Arbeit und Einkommen sichert. Doch was macht der Rat in dieser Situation? Er kürzt den Kommissionsvorschlag, der schon weit hinter den Notwendigkeiten zurückbleibt. Wenn in der derzeitigen politischen Lage eine angemessene Erhöhung des Budgets nicht durchsetzbar ist, dann sollten Parlament und Kommission aber doch alles dafür tun, um zumindest die vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen abzuwehren.